Natürlich sind wir alle auf Seiten jener Demonstranten, die zur Zeit in der Türkei für Freiheit und Demokratie eintreten.

Sie betreibt durch ihre Regierung eine Politik der Islamisierung im Inneren und nach außen hin eine neo osmanische Machtpolitik. Die Kurdenfrage, die Problematik der kurdischen Minderheit ist ungelöst.

Sie wird es auch nicht werden!